Tisztelt képviselő úr! Két kérdésem van a román törvények megengedik e azt, hogy román nemzetiségű személyeknek állampolgárságot adjon Románia, még ha nem is élnek Románia területén?

Második kérdésem, hogy önöknél van e olyan szabály, hogy azok a román állampolgárok, akik nem Románia területén élnek, részt vehetnek a nemzetgyűlési és a szenátusi választásokon?